Wir wissen alle, in der Europäischen Union, in ihren Mitgliedstaaten findet eine große Steuervermeidung statt durch multinationale Konzerne, durch eine große Anzahl von multinationalen Konzernen nicht durch alle, aber durch viele. Das schadet den Steuerzahlern und das schadet den Wettbewerbern dieser multinationalen Konzerne. Deshalb ist es eine Herausforderung für die Gesetzgeber in der Europäischen Union, dem entgegenzutreten. Es ist aber wichtig, dass die EU und ihre Organe gemeinsam mit den Gesetzgebern der Mitgliedstaaten agieren. Es ist wichtig, dass sie das gemeinsam tun. Es ist auch nötig, dass sie das gemeinsam tun, denn die Vorschläge, die wir hier gemacht haben, die zu einem guten Teil gute und weiterführende Vorschläge sind, können wir nur dann umsetzen, wenn wir auch die Zustimmung der Mitgliedstaaten dafür haben. Sonst kriegen wir die Zustimmung des Rates nicht. Deshalb ist es wichtig, dass wir ganz klar machen, dass es hier nicht darum geht, irgendwie in die Kompetenz der Mitgliedstaaten einzugreifen, Steuerangelegenheiten zu regeln, dass sie die Kompetenzverteilung aufrechterhalten die Mitgliedstaaten sind für die Steuergesetzgebung zuständig, und die Kommission ist für den Wettbewerb zuständig. Wenn wir das nicht respektieren, werden wir nicht vorankommen.

Allein aus Luxemburg, wissen wir, gibt es mehr als 5000 Fälle von möglicher Staatsbeihilfe durch steuerliche Maßnahmen. Die Kommission hat in 25 Jahren nur 65 derartige Fälle aufarbeiten können.